Alte Muster heißt für mich, die sogenannte politische Rechte betont Haushaltsdefizite und Wettbewerbsfähigkeitsprobleme, und die politische Linke betont nur noch Austeritätsgefahren.

Das bedeutet natürlich wirtschaftliches Regieren und auch über Steuerfragen reden. Und wir haben nun einmal Steueroasen, wir haben große unbesteuerte Bereiche der Volkswirtschaft, und wir haben einen exzessiven Steuerwettbewerb das darf nicht länger tabuisiert werden und gehört natürlich in eine solche Erklärung. Zweitens, es reicht nicht aus, die Haushaltspolitik nur in der Hinsicht zu koordinieren, wie es beschrieben wurde, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Haushaltspolitik antizyklisch wird und damit Krisen entgegenwirkt. Das steht leider nicht in dem Text. Außerdem ist es offensichtlich nach wie vor ein Tabu zu sagen, dass es bei den Ungleichgewichten Defizit und Überschussländer gibt, und beide Seiten ihre spezifischen Beiträge leisten. Sie trauen sich leider immer noch nicht, das so deutlich zu sagen, wie es nötig ist. Wir haben Probleme im Bereich der Vermögenspreise und blasen.

Worauf ich hinaus will bitte lassen Sie uns doch ehrlich sein und unsere Ideologien nach dieser Krise ein Stück zurückstellen und alle Krisenursachen in den Blick nehmen, statt einseitig diese Probleme zu suchen.